Organizația Mondială a Sănătății vorbește despre o adevărată epidemie de obezitate, iar acest fenomen afectează în mod îngrijorător copiii, o categorie extrem de vulnerabilă. Modul în care instituțiile europene tratează acest subiect va influența major nu numai sănătatea cetățenilor europeni în decadele care urmează, ci și situația economică și socială a Uniunii Europene în viitor. Legislația menită să protejeze consumatorii și să promoveze alimentația sănătoasă trebuie să fie o prioritate absolută în Uniunea Europeană, iar ceea ce am reușit în acest dosar reprezintă o evoluție reală. Există consumatori care au nevoie de alimente speciale, pentru circumstanțele speciale în care se află, dar toți consumatorii au nevoie de informații clare și precise despre alimente, astfel încât să poată face alegeri în cunoștință de cauză și să și protejeze sănătatea. Uniunea Europeană a realizat progrese în acest domeniu, în ultimii ani adoptându se un număr de legi importante, dar acest progres este subminat de legislația învechită, care nu mai este relevantă pentru piața alimentară de astăzi. Revizuirea legislației ce privește alimentele pentru persoanele cu nevoi nutriționale speciale era, deci, un proces absolut necesar. Aș vrea să mulțumesc raportoarei pentru modul cum a coordonat acest proces, pentru disponibilitatea de a ține cont de propunerile celorlalți și pentru că a reușit să apere cu succes poziția Parlamentului în negocierile cu Consiliul. Acordul la care s a ajuns reflectă multe dintre prioritățile Parlamentului. Redefinirea zonei de aplicabilitate a acestei legislații va bloca încercările frauduloase de promovare drept hrană sănătoasă a unor produse precum alimentele pentru sportivi, batoanele de slăbit ori așa numitul lapte de creștere. Apreciez în mod deosebit faptul că am reușit să stabilim prevederi foarte stricte în această privință.